Viele Länder haben deshalb bereits Umweltzonen eingeführt, um die Schadstoffbelastung in Städten zu verringern, wo die meisten Menschen der Verschmutzung ausgesetzt sind. Wenn wir allerdings Klimagesetze durchpeitschen, die große Bevölkerungsgruppen mit älteren Dieselfahrzeugen, wie zum Beispiel Handwerksbetriebe, vor existenzgefährdende Herausforderungen stellen, droht die positive Dynamik bei der Klima und Umweltpolitik ganz schnell ins Gegenteil umzuschwappen.

Home office ist aus steuerlichen Gründen aber oft nicht möglich. Hier brauchen wir pragmatische europäische Lösungen in Steuerfragen. Aber auch Coworking Außenstellen an den nationalen und Stadtgrenzen können eine Lösung darstellen Lösungen, die den Menschen das Leben vereinfachen und gleichzeitig der Umwelt dienen.